Gre za ženski obraz. Je pripadnica azijske rase, stara je morda trideset let. Ima dolge rjave lase. V laseh ima tudi, metulje. ti so raznih barv. En je rdeč, drugi rumen, tretji vijoličen ter četrti rjav. Njene obrvi in oči so prav tako rjave. ima manjši nos. Njene ustnice so tudi malce manjše. nosi ličilo. Ima rahlo odprta usta. Gre za ženski obraz, stara je morda trideset do štirideset let. Ima zelo goste črne lase, je pripadnica črne rase. Njene obrvi so rjave barve, oči pa prav tako. nos je malce večje oblike, nosi uhane, njene ustnice so malce večje, roza barve. Se rahlo smeji. Gre za ženski obraz, stara je približno štirideset let. Ima črne lase, njene obrvi so prav tako črne barve, oči pa so rjave barve. ima malce večji nos, se zelo smeji, ima zelo rdeče ustnice, ter zobje, ki so zelo poravnani oziroma poravnani. Gre za ženski obraz, stara je približno trideset let, ima rjave lase. njene oči so sive barve, prav tako ima tudi rjave obrvi, ima malce večja ušesa, ter obraz je ožji ter malce podolgovat. Ima tudi precej, sicer blage, blage barve, ampak je njene ustnice so roza barve. Gre za moški obraz, star je okrog štirideset let. Ima zelo goste črne, črne lase. Vidijo se manjši kodri. Glede na barvo kože lahko sklepam, da prihaja iz Indije. Njegove obrvi so zelo močne. in črne barve. Njegove oči pa so rjave barve, ima malce večji nož, nos. Pod nosom ima malce brkov, saj ni popolnoma obrit. ima zelo blago barve, zelo blage ustnice roza barve, njegovi zobje pa so precej beli. Gre za moški obraz, je pripadnik črne rase. Njegovi lasje so zelo kodrani, ampak so kratki, so tudi črni in pa zelo gosti. Prav tako so goste tudi njegove obrvi, ki so prav tako črne barve. Njegove oči so rjave barve, ima velik nos. Tudi ima tudi brado, sicer je kratka in pa pribrita. njegove ustnice pa so malce večje in ima zelo bele zobe. Gre za moški obraz, je srednje starosti. ima dolge črne lase. nosi tudi uhane, ima tudi črne obrvi, njegove oči so svetlo rjave. in ima malce manjše ustnice ter njegov obraz je malce bolj podolgovat. Gre za starejši moški obraz. star je okrog šestdeset let. pri na čelu ima plešo. njegovi lasje pa so sivi in ima tudi brado. ima rjave barve obrvi. Njegove oči so pa svetlo modre. na sliki se malce smeji. in ima manjše ustnice. Gre za moški obraz, ta je v srednji starosti. Ima črne lase, njegove obrvi so zelo redke, ampak črne barve. Ima malce večji nos, na sliki se tudi smeji. samo obraz pa je malce sploščen. Gre za mlajši moški obraz, na sliki je zelo resen. Ima srednje dolge lase, in sicer te so rjave barve, ampak imajo blond pramena. Njegove oči so svetlo rjave, obrvi ima prav tako rjave, ima malce večji nos. ima zelo prikrajšano brado ter manjše ustnice.